Bizottság Elnöke, Biztos Asszony, Miniszter Asszony! A schengeni rendszer az egyik legkézzelfoghatóbb vívmánya az Uniónak. Ha megkérdezik az európai polgárokat, a szabad határellenőrzés nélküli mozgásukat fogják egyaránt, mint számukra fontosat az Európai Unióban, említeni. Ezért lényeges, hogy ezt a rendszert megőrizzük, és mindent megtegyünk azért, hogy polgáraink szabad mozgását, a határok nélküliséget Európának megőrizzük. Ez kell maradjon a legfőbb célunk. Az értékek, a vívmányaink különösen akkor szorulnak védelemre, ha kihívások érik azokat. És a kihívást ma a hirtelen jelentkező bevándorlási és menekülthullám jelenti. De ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat kezeljük, konkrét javaslatokra és megoldásokra van szükség. Ez azzal kezdődik, hogy szétválasztjuk, pontosítjuk, hogy miről beszélünk, hogy szétválasztjuk a menekültkérdést és az illegális bevándorlást, hogy használjuk a létező alapelveinket, amelyekre építhetünk, mint a szolidaritás, az együttműködés, hogy használjuk a létező intézményeinket, mint a FRONTEX, vagy a létező szabályainkat.